Madame la Présidente, Madame la Commissaire, une fois de plus, nous est présenté un énième accord commercial entre l'Union européenne et une zone de pays tiers. Le dossier est inquiétant et comprend des points négatifs, tels un déficit commercial énorme en défaveur de l'Union européenne, une estimation globale chiffrée des flux commerciaux totalement déficiente et une non protection ceci est précisé des indications géographiques des produits européens.

L'Amérique centrale est pleinement intégrée dans le grand marché continental américain citons particulièrement les semences transgéniques de Bayer Monsanto, la viande bovine du géant mexicain SuKarne transitant par le Nicaragua, ou le saumon transgénique passant, sans mauvais jeu de mots, par le canal du Panama. Une fois de plus, il faut dire non à un tel accord au nom de notre agriculture, de notre indépendance et de notre sécurité alimentaire, comme de nos intérêts commerciaux.